Politika jedného dieťaťa, ktorú uplatňuje Čína už desiatky rokov v takej podobe, v akej ju aplikujú čínske úrady, je v podstate administratívnym násilím na obyvateľstve krajiny.

Štát môže do ich rozhodovania vstupovať iba primeranou osvetou, informovaním o účinných a prijateľných metódach plánovaného rodičovstva či materiálnou motiváciou v prípade rozhodovania rodičov pre štátom podporované riešenie. Prípad násilného potratu v Čen pchingu sa podarilo zverejniť len vďaka rozšíreniu internetom.